Sabemos que los países que menos han contribuido al calentamiento global y a la contaminación son los países que más están sufriendo los efectos del cambio climático y los efectos de esta emergencia climática. Otras regiones del mundo ya han avanzado en cómo proteger a las personas que se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen a causa del clima, por ejemplo, a través de la Convención de Kampala o la Declaración de Cartagena en los países latinoamericanos. Le pedimos, señor comisario, que en este programa de trabajo se avance hacia cómo denominar, cómo proteger a las personas desplazadas por el clima y se indique cómo avanzar en una protección europea